Gleichzeitig bedeutet die Streichung der Flüge für das Bordpersonal massive Einkommensverluste. Wenn die Flugzeuge am Boden bleiben, gibt es auch kein Geld.

Tatsache ist jedoch Die Belegschaft und die Pilotinnen und Piloten haben genug von Null Stunden Verträgen und prekären Anstellungen. Ryanair und alle anderen Billigairlines müssen endlich einen sozialpartnerschaftlichen Dialog und faire Beschäftigungsverhältnisse in ihren Betriebsalltag übernehmen.